Jak totiž dokládá praxe v řadě zemí Unie, formálně je sice svoboda projevu a tisku deklarovaná všude, ale ve skutečnosti má řadu trhlin. Moc má totiž tendenci v tomto směru stále projevovat svůj vliv.

náhubkový zákon, který znemožňuje zveřejňovat informace nepříjemné politikům a hrozí novinářům extrémními tresty včetně vězení. Podobnou pseudodemokratickou právní úpravu nemá žádná země v Evropské unii, i když tendence v řadě z nich jsou obdobné. Svoboda projevu je navíc značně ovlivňována ekonomickou situací účastníků mediálního prostoru.

Nejsem idealista, jedna diskuse vše nenapraví, ale o to častěji bychom se k tématu měli vracet, abychom byli blíže skutečně demokratickým poměrům.